virðulegi forseti ég hef í þessari umræðu gjarnan vísað til gagna sem stafa frá ríkisstjórninni sjálfri eins og til dæmis því sem fjármálaráðuneytið tók saman í febrúar tölulegar staðreyndir sem sýna að framlög til velferðarmála á árunum frá nítján hundruð níutíu og níu og tíu árin þar á eftir jukust um sjötíu og níu prósent þetta kallar hæstvirtur forsætisráðherra velferðarkerfi sem er að drabbast niður og þegar rætt er um norrænt velferðarkerfi og það sé það sem lofað er hvað boða fjárlögin fjárlögin boða niðurskurð sem mun kalla á hópuppsagnir á landspítalanum og á sama tíma er verið að stórskerða framlög til sjúkratrygginga þannig að sjúklingar sem undir venjulegum kringumstæðum hafa getað sótt þjónustu á landspítalann en munu ekki geta það lengur þeir munu sæta minni þjónustu annars staðar líka þannig að það verður hvorki á landspítalanum né í sjúkratryggingakerfinu sem þeir munu fá þjónustu þetta eru mikil öfugmæli þegar verið er að tala um að velferðarkerfið hafi verið að drabbast niður en nú bíði betri tímar

við þekkjum annars staðar frá en spurningin er þessi varðandi gegnsæjar reglur og verkefni skilanefndanna bankarnir voru sjálfir farnir að tala um þessar gegnsæju reglur í upphafi þessa árs ríkisstjórnin hefur ekkert gert til að tryggja þetta gegnsæi til að búa þannig um hnútana að öruggt væri að við meðhöndlun skulda í bönkunum væri þetta gegnsæi til staðar og öllum vafa eytt um að þar væri einstökum skuldurum mismunað ríkisstjórnin hefur haft allt þetta ár og þess vegna er ekki að furða þegar við lukum umræðunni í gær að til að mynda hæstvirts félagsmálaráðherra segði það er ár síðan hrunið er liðið nú þurfum við að fara að gera eitthvað